výkonu práce vodičov.

Vodič prepravujúci čerstvý betón pritom strávi za volantom autodomiešavača len krátky čas.

Väčšina pracovnej doby teda vodičovi uplynie buď čakaním na nakládku betónu vo výrobni alebo na vykladanie betónu na stavbe.

Preto mi dovoľte požiadať vás o podporu doplňujúceho návrhu č.